Am votat în favoarea rezoluției, deoarece Uniunea a fost construită pe valori comune, precum respectarea drepturilor omului și promovarea toleranței. În perioadele de criză economică, tendințele xenofobe și rasiste iau amploare. Cea mai discriminată comunitate din Europa este, probabil, cea romă.

Din păcate, mai multe state membre neglijează în continuare problema romilor, deși au trecut aproape doi ani de la lansarea Strategiei europene pentru integrarea romilor. De asemenea, nivelul de coordonare între state este încă scăzut, iar Comisia ar trebui să încurajeze o mai bună colaborare între autoritățile responsabile. Este nevoie de o mai bună utilizare a Fondului social european, pentru atingerea obiectivelor strategiei până în